Investitionen in die Realwirtschaft sind aus unserer Sicht auch der sichere Weg aus der Krise in Griechenland. Wir hätten gerne einem solchen Finanzinstrument zugestimmt. Doch so, wie die Änderungen in der Verordnung vorgenommen werden, garantieren sie in keinem Fall, dass diese Investitionen auch einen Qualitätsanspruch haben, da sie weder für nachhaltige Entwicklung noch für stabile Arbeitsplätze sorgen. Letztendlich laufen die Veränderungen in der Verordnung darauf hinaus, dass einfach die vorhandenen Autobahnen weitergebaut werden. Wir wollen, dass solche falschen Planungen jetzt überdacht werden und dass die Investitionen, deren Risiko alle Bürgerinnen und Bürger tragen, wirklich zukunftsfähige Investitionen sind. Deswegen können wir diesem Vorschlag so nicht zustimmen.